í tveim liðum fyrri liðurinn er svo fyrstu hafa verið gerðar ráðstafanir til að tryggja vegasamgöngur ef til eldgoss kemur í kötlu nú vitum við að ástandið er þannig ekki venjulegt á íslandi að ýmis eldfjöll hafa farið að banka á dyrnar katla getur kosið hvenær sem er og við vitum ef við horfum aftur til nítján hundruð og átján og þess kötluhlaups sem þá var sjáum við að það getur orðið mjög alvarlegt og það geta komið skvettur með óreglulegu millibili nokkru eftir að aðalhlaupið hefur runnið gagnstætt því sem var til dæmis í skeiðarárhlaupinu síðara þannig að það getur orðið mjög torvelt að byggja upp öruggar samgöngur um kötlusand og mýrdalssand ef hlaupið fellur þar jafnframt liggur það fyrir að hekla hefur risið það mikið að þar má má búast við eldgosi en sennilega torveldar það ekki greiðar samgöngur það liggur jafnframt fyrir

sem hvort tveggja getur valdið hlaupum sérstaklega þó í grímsvötnum ef skeiðarárhlaup mundi endurtaka sig við getum líka átt von á hlaupi jafnvel austur af öskju kjarni málsins er sá að reynslan af síðasta skeiðarárhlaupi kenndi okkur að það er ekki hægt að treysta á samgöngur um suðurland ef til slíkra hamfarahlaupa kemur þá bjuggust menn við að vegurinn yrði lokaður kannski í mánuð það reyndist ekki nema hálfur mánuður eða svo en það var langur tími þó og olli mönnum erfiðleikum vegna þess að þeir urðu að fara norður um sérstaklega var það í möðrudalsfjallgörðum sem þeir erfiðleikar urðu nú stendur svo á að brúin yfir jökulsá á fjöllum er eini farartálminn í rauninni á hringveginum fyrir mikla flutningalestir við vitum að stundum hafa menn orðið að grípa til þess að fara yfir jökulsá á fjöllum á vaði það eru ekki nema hraustustu vatnamenn sem treysta sér til slíks en það hefur þó komið fyrir eins og hæstvirtur samgönguráðherra er kunnugt ég var svolítið undrandi á því þegar síðasta vegáætlun var lögð fram að þar skyldi ekki gert ráð fyrir nýrri brú yfir jökulsá á fjöllum ég tel að það sé nauðsynlegt að slík brú komi ekki aðeins til að halda uppi samgöngum milli norðurlands og austurlands heldur líka ef kæmi til hamfarahlaupa syðra til þess að halda hringveginum opnum hægt verði að komast milli austurlands